dénonçant avec justesse ces exactions comme relevant d'une véritable tactique de terreur. Ne jetons pas l'anathème sur la République démocratique du Congo, qui a démontré une certaine détermination contre ces crimes, bien que, de l'indemnisation des victimes au soutien à des enfants issus de viols, beaucoup reste à accomplir. De notre côté, nos résolutions onusiennes et européennes seront en effet sans effet tant que les acteurs du commerce de tantale, cause sous jacente du conflit, ne prendront pas leurs responsabilités. De même, toute aide internationale face aux crises sanitaires en Afrique achoppera sur le défi de la sécurité des praticiens médicaux, dont le cas de Denis Mukwege est désormais l'emblème tragique,